Madame la Présidente, la liberté de la presse est une valeur fondamentale de la civilisation européenne.

Le second danger est plus insidieux, mais doit lui aussi être combattu, je veux parler de la censure qui anesthésie la liberté de la presse. En Italie, par exemple, l'Ordre des journalistes du Val d'Aoste a suspendu trois mois un journaliste, M. Andrea Manfrin, dont le seul tort est d'avoir critiqué la présence d'étrangers clandestins. Cette suspension est fondée sur un texte qui interdit aux journalistes l'utilisation du mot clandestin. Les étrangers en situation illégale sont pourtant une réalité qu'il est vain de vouloir nier.